Das ist ein junges Mädchen, eine junge Heranwachsende, die im von Gewalt geprägten Swat Tal in Pakistan den Mut aufbrachte, trotz einer feindlichen, vor allen Dingen männlich dominierten, gewaltbereiten Umwelt zu sagen Ich gehe zur Schule! Ich will meine Erziehungsrechte wahrnehmen! Ich bin als Mädchen ein gleichberechtigtes Mitglied dieser Gesellschaft! Ihr Beispiel ermutigte auch andere Mädchen, ermutigte eine ganze Gruppe von jungen, heranwachsenden Frauen in diesem Tal, für ihre Rechte einzustehen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Und dieser Mut führte dazu, dass abscheuliche Verbrecher, Menschen, für die man nur Verachtung übrig haben kann, auf dieses Mädchen schossen, um es zu ermorden. Aber nicht nur, um Malala zu ermorden, sondern um den Geist, den Malala repräsentierte, zu töten. Gott sei Dank hat dieses Mädchen diesen Mordanschlag überlebt. Jeder, der das Schicksal von Malala verfolgte, und jeder, der miterlebt hat, wie dieses Mädchen nach seiner Genesung seinen Kampf fortsetzte, ohne sich weiter einschüchtern zu lassen, im Gegenteil, sich durch die große Zustimmung in der Welt ermutigt fühlte, diesen Weg weiter zu gehen jeder der das mitverfolgen konnte, kann nur voller Bewunderung für dieses junge Mädchen sein. Ich bin Ihnen, meine Damen und Herren, dem Haus, den Kolleginnen und Kollegen der zuständigen Ausschüsse und der Konferenz der Präsidenten dankbar für diese Entscheidung. Die Entscheidung, Malala auszuzeichnen, ist eine Entscheidung für dieses Mädchen, aber es ist auch eine Entscheidung für eine Haltung, nämlich die Haltung des Europäischen Parlaments, dass, egal wo auch immer auf der Welt, Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass alle Frauen und alle Mädchen auf der Welt, die für ihre Rechte einstehen, einen Verbündeten sicher auf ihrer Seite haben Das ist das Europäische Parlament.

Ich glaube, wir alle tun das. Ich möchte sagen, ich erwarte es auch mit Ungeduld, dass diese junge Frau im November hier bei uns in Straßburg sein wird und wir ihr diesen Preis hier überreichen können. Ich glaube, das wird eine der ganz großen Stunden in der Geschichte dieses Parlaments werden. Ich möchte hinzufügen, meine Damen und Herren, dass der Kampf dieses jungen Mädchens kein Kampf ist, der vergleichbar ist mit dem, was wir hier tun. Das ist ein junges, heranwachsendes Mädchen, das von Mord bedroht wird, eine Elfjährige, der gesagt wird Wir killen dich, weil du dein Recht, zur Schule gehen zu wollen, wahrnimmst. Welcher Mut gehört dazu, sich dem in den Weg zu stellen! Für mich, meine Damen und Herren, ist Malala jetzt schon eine herausragende Persönlichkeit